Mientras, esas mismas personas pagaban a la banca su rescate con los recortes y la austeridad con los recortes en sus salarios, en su sanidad, en su educación. Esa misma banca que solo ha devuelto el 5 de su rescate y que acumula, además, miles de viviendas vacías y que —también hay que decirlo— acumula innumerables casos de corrupción que han destrozado la banca pública en beneficio de la banca privada en mi país. Por eso, traemos hoy aquí la voz de miles de personas, para pedir justicia y para hacer cumplir sus derechos, como es el derecho a una vivienda digna y a la dación en pago y, también, el derecho a que esta Unión Europea haga una legislación a escala europea contra los fraudes financieros.